Frau Präsidentin!

Ich denke, wir brauchen qualitativ und quantitativ bessere Eigenkapitalanforderungen für Finanzinstitute. Die Weiterentwicklung von Basel ist deswegen notwendig, da besteht kein Zweifel. Es hilft jedoch nicht, sie übers Knie zu brechen, sonst wirkt sie möglicherweise kontraproduktiv. Die Finanzkrise ist natürlich eine globale Krise. Die Lehren, die wir daraus ziehen müssen, müssen daher auch auf globaler Ebene gezogen werden. Wenn wir also die Eigenkapitalanforderungen verschärfen, müssen wir dies international abgestimmt tun. Das level playing field muss erhalten bleiben, und wenn ich sehe, was gerade bei den Freunden in den USA in den letzten Tagen beschlossen wurde, dann habe ich da gewisse Zweifel. Auch und das ist mir besonders wichtig darf die Kumulation der derzeitigen Vorhaben nicht zu Inkonsistenzen führen.

Texte und Anhänge stimmig bleiben, Rechenbeispiele im Anhang dem Wortlaut auch angepasst sein. Die Auslegung wird hier aber wohl Aufgabe der zukünftigen Aufsichtsbehörde sein. Zudem sollten wir auch eins nicht vergessen Die Finanz und Realwirtschaft sind keine zwei autarken Systeme. Die Regulierung der Eigenkapitalanforderungen hat Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Bisher wissen wir aber nicht genau, welche.

Dies ist von Anfang an die Verhandlungslinie der Europäischen Volkspartei gewesen. Der Kompromiss mit dem Rat, der nun gefunden ist, ist daher meiner Meinung nach die einzige vernünftige Lösung, und ich danke ausdrücklich den Kollegen McCarthy und Othmar Karas für die Arbeit, die sie in diesen Bericht gesteckt haben.